En als er iemand geschikt is voor deze baan, dan is zij het wel.

Zij zal dan toch uiteindelijk met Europese oplossingen moeten komen. Het tweede dat dit debat laat zien, is volgens mij dat wij terecht hebben gekozen voor een onafhankelijke Europese Centrale Bank, die niet aan de leiband loopt van de politiek. Dat gezegd hebbende, moet mij toch één ding van het hart de neveneffecten van het beleid van de Europese Centrale Bank, raken mensen het hardst die hard gewerkt hebben, die zelf hun pensioen hebben opgebouwd en die gespaard hebben voor hun oude dag en voor hun kinderen. Christine Lagarde heeft in haar hoorzitting aangegeven dat zij oog wil hebben voor deze neveneffecten van het beleid. Vervolgens heeft Mario Draghi maatregelen genomen die de banken ontzien, maar niet de pensioenfondsen. Dat zou dus mijn oproep zijn in dit debat, om ook te kijken naar de neveneffecten op pensioenfondsen. Want laten we wel wezen er wordt dezer dagen veel gesproken over de Europese manier van leven, en dan is mijn vraag is de Europese van manier van leven het opbouwen van schulden en het opzadelen van de volgende generatie met een schuldenlast die ze nooit aankunnen of is dat ook het waarderen van de hardwerkende middenklasse die zelf spaart voor hun pensioen?